Între timp, au trecut doi ani de când Parlamentul European a sesizat Consiliul cu privire la necesitatea modificării legii electorale. Astăzi, ridicăm din nou această întrebare, pentru că Parlamentul este cu adevărat preocupat de felul în care se desfășoară alegerile europene, această instituție reprezentând cea mai importantă expresie a democrației. Cadrul actual legislativ are nevoie de modernizare și de îmbunătățire în concordanță cu realitățile existente la nivel european. Ne dorim să introducem posibilitatea de vot electronic și prin corespondență în toate statele membre. Un alt exemplu ar fi întocmirea listelor electorale ținând cont și de principiile egalității de gen, care ar asigura o mai bună reprezentare a electoratului feminin. Vrem să venim cu propuneri pentru un sistem electoral inclusiv și progresiv, care să permită tuturor cetățenilor europeni participarea la vot. Referitor la listele transnaționale am o poziție rezervată. Întrebarea este cum garantăm că introducerea unui astfel de instrument nu va reduce din reprezentarea corectă a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, iar statele mai mici nu rămân subreprezentate? În concluzie, prioritatea noastră în acest moment este să dăm asigurări cetățenilor că ne pregătim în mod responsabil pentru următorul scrutin și nu lansăm artificii prin care să garantăm locul cuiva pe liste.